ályktar að alþingi skuli með hliðsjón af markmiðsgrein laga um grunnskóla þess efnis að starfshættir grunnskóla skuli meðal annars mótast af kristinni arfleifð að mikilvægt sé að opinberir skólar vandi til fræðslu um hinn kristna menningararf þjóðarinnar í þeim tilgangi að stuðlað verði að auknum skilningi á þeirri arfleifð þess verði gætt að mannréttindi minnihlutahópa hvað varðar trú og lífsviðhorf verði í heiðri höfð og leitast verði við að leysa ágreiningsmál sem upp kunna að koma með sátt þannig að sem flestir geti við unað virðulegi forseti þessi þingsályktunartillaga spannar allt

skilning og kærleik í samskiptum manna á undanförnum vikum

meðal skólastjórnenda kennara og presta um tillögur sem varða samstarf kirkju og skóla og liggja fyrir mannréttindaráði reykjavíkur tillögurnar eru óljósar illa unnar og illa rökstuddar auk þess sem þeim er ætlað að hindra ýmsa þætti í samstarfi skóla og kirkju sem tíðkast hafa um áratugaskeið nægir þar að nefna kirkjuferð skólabarna á aðventu og aðstoð presta þegar nemendur eða kennarar verða fyrir áfalli þá er ætlunin að taka fyrir að kirkjan fái að kynna barna og unglingastarf sitt á vettvangi skólanna til jafns við önnur æskulýðsfélög ef kynning á hvers konar öðru æskulýðsstarfi til dæmis íþróttafélaga er heimil hvers vegna þá ekki kynning á kirkjulegu starfi hafa börn og foreldrar ekki rétt á að vita hvað er í boði fyrir börnin og velja sjálf úr hvaða ástæða er til að rugga þjóðfélaginu á þennan hátt og ráðast gegn öllum hefðum öllum viðmiðunum og öllum grunni sem almennt líf í landinu fjölskyldulíf og menningarlíf byggist á er ekki ástæða til að fara varlega í þeim efnum virðulegi forseti að rugga þá bátnum svo gæti orðið hættulegt fyrir samfélag og öryggi fyrir líðan fólks almennt í okkar landi verði tekið fyrir þessa kynningu er um að ræða ofríki undir merkjum trúfrelsis trúfrelsi er meðal annars fólgið í því að hafa tækifæri til að velja barnasáttmálinn á til að mynda að tryggja rétt barna til að velja það er ekki ætlunin að menn séu settir í rekka eins og útungunarvélar á kjúklingabúum heldur að fólk fái að þroskast læra meta og velja annað sem athygli vekur í þessum tillögum sem hafa verið ræddar á síðustu mánuðum og tengjast byltingarstarfi í reykjavíkurborg er að taka á fyrir dreifingu gídeonfélaga á nýja testamentinu til skólabarna en þessi dreifing hefur verið stunduð af gídeonfélögunum í nærri sextíu ár þetta er byggt á þeim rökum þessi afstaða og breyting sem menn ætla að skólinn eigi ekki að vera vettvangur fyrir dreifingu trúarrita í tillögunum segir meðal annars dreifing á trúarlegu efni er ekki heimil í starfi barna á vegum reykjavíkurborgar þar með er talin dreifing trúarrita svo sem nýja testamentið kóransins auglýsingabæklinga og annars kynningarefnis með fullri virðingu fyrir kóraninum auglýsingabæklingum og öðru kynningarefni hlýtur nýja testamentið að hafa algjöra sérstöðu hér á landi vissulega er nýja testamentið trúarrit en jafnframt ein af meginstoðum og sterkustu áhrifavöldum á evrópska menningu til að mynda á sviði bókmennta myndlistar tónlistar og svo framvegis íslensk menning og vestræn verður ekki skilin að án þess þá er nýja testamentið einnig hjálpargagn í kristinfræðikennslunni í ritinu er meðal annars hvatt til samstarfs menntastofnana og trúar og lífsskoðanafélaga við gerð námskrár námsefnis kynningu á trúarbrögðum og notkunar á kynningarritum frá viðkomandi aðilum að því gefnu að þau standist fræðilegt mat virðulegi forseti kirkjan hefur löngu lýst því yfir að hún viðurkenni og virði ólík hlutverk skóla og kirkju sem fræðslustofnunar annars vegar og trúboðs og trúfræðslustofnunar hins vegar því hefur líka verið lýst yfir af kirkjunnar mönnum að í skólanum líti þeir á sig sem gesti sem koma til samstarfs á forsendum skólans í takt við hefð væntingar og viðmiðun sem tíðkast í okkar samfélagi hjá almennu fjölskyldufólki almennum borgurum þessa lands margir þeirra skóla sem hafa samstarf við sóknarkirkjur kynna slíkt samstarf á heimasíðu sinni í þeim tilgangi að foreldrar geti brugðist við kjósi þeir að börn þeirra taki ekki þátt í því sem kirkja og skóli bjóða upp á í sameiningu það er því deginum ljósara að þessar tillögur sem liggja fyrir mannréttindaráði reykjavíkur skilgreina trúfrelsishugtakið afar þröngt og jafnvel neikvætt svo vægt sé til orða tekið mikilvægt er að skóli í fjölmenningar og fjölhyggjusamfélagi gæti að réttindum allra það er einnig mikilvægt að skólastarfið stuðli að umburðarlyndi og tillitssemi þess vegna er nauðsynlegt að mismunur sé sýnilegur að hægt sé að temja nemendum virðingu fyrir einstaklingum sem hafa aðra lífsskoðun eða aðra siði en þeir sjálfir umburðarlyndi lærist ekki í tómarúmi það er skylda skólanna að leggja rækt við íslenskan menningar og trúararf en jafnframt er það skylda skólanna að taka tillit til nemenda sem tilheyra minnihlutahópum kennurum og skólastjórnendum er fyllilega treystandi til að sinna þessu hlutverki og hafa ekki þörf fyrir miðstýringu opinberra nefnda í því skyni það er mikilvægt virðulegi forseti að við virðum hinn íslenska stíl þann íslenska reynsluheim sem hefur þroskast og þróast á íslandi allt frá því að kristni var lögtekin af alþingi á þingvöllum árið þúsund þar lögðu menn upp með það að það væri ein þjóð í einu landi og allt sem hefur þróast í þessum efnum á undanförnum áratugum er einmitt í þá átt er í þá átt að tekið sé tillit til allra þátta allra möguleika allra tilþrifa á eðlilegan hátt þannig að dyr standi opnar þeim sem eru að kynna ákveðna starfsemi og er hluti af menningu og siðferðisgrundvelli þjóðarinnar virðulegi forseti að lokinni umræðu óska ég eftir að þessi tillaga fari til menntamálanefndar